um breytingu á lögum númer fimmtíu og sjö

þetta er fimm hundruð fertugasta og önnur mál þingsins á þingskjali átta hundruð og tólf frumvarp þetta er í öllum aðalatriðum samið af nefnd sem skipuð var af þáv iðnaðarráðherra í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögum númer fimm tvö þúsund og sex um breytingu á lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu sem alþingi samþykkti fyrsta febrúar tvö þúsund og sex áður hafði þáv iðnaðarráðherra valgerður sverrisdóttir ítrekað gert tillögu um skipan nefndar í þessu sama skyni og var á það fallist með tillögu meiri hluta iðnaðarnefndar í bráðabirgðaákvæðinu sem ég nefndi er kveðið á um að iðnaðarráðherra skuli skipa sérstaka nefnd sem eigi að gera tillögu um það með hvaða hætti valið verði milli umsókna um rannsóknar og nýtingarleyfi á grundvelli laganna og marka framtíðarstefnu um nýtingu þeirra auðlinda sem lögin ná til nefndin var í samræmi við bráðabirgðaákvæðið skipuð fulltrúum allra þingflokka sem sæti eiga á alþingi þremur fulltrúum frá samorku og tveimur fulltrúum tilnefndum af iðnaðarráðherra nefndin lauk störfum og skilaði tillögum sínum í skýrsluformi þann ellefta október tvö þúsund og sex frumvarp þetta er eins og fyrr var nefnt samið af nefndinni en þó hafa verið gerðar nokkrar breytingar í kjölfar yfirferðar á því í iðnaðarráðuneyti og að ósk landbúnaðar og umhverfisráðuneyti ef frumvarp þetta verður óbreytt að lögum mun það hafa í för með sér talsverðar helstu breytingar á gildandi rétti þar ber fyrst að nefna breytt fyrirkomulag stjórnsýslu því að frumvarpið gerir ráð fyrir að úthlutun leyfa til rannsókna og nýtingar færist frá iðnaðarráðherra til orkustofnunar eðlilegt þykir að orkustofnun hafi sem fagstofnun á sviði auðlinda og orkumála leyfisveitinga og eftirlitshlutverk og í frumvarpinu er einnig kveðið skýrar á um eftirlitshlutverk og úrræði stofnunarinnar stjórnvaldsákvarðanir orkustofnunar sem teknar eru á grundvelli laganna verður hægt að kæra til iðnaðarráðherra þá er lagt til að gildissvið laganna er víkkað þannig að lögin muni einnig ná til nýtingar á vatnsafli til raforkuframleiðslu auk jarðhita í frumvarpinu er einnig lögð til sú breyting að forræði yfir því hvort auðlindir í jörðu og vatnsafl í eignarlöndum verði rannsakað eða nýtt verði alfarið hjá viðkomandi fasteignareiganda og honum verði heimilt að semja um rannsóknir og nýtingu við þá aðila sem hann helst kýs þó að því gefnu að þeir uppfylli önnur lagaskilyrði og afli annarra tilskilinna leyfa í þjóðlendum og á ríkislandi þarf leyfi orkustofnunar til rannsókna og nýtingar sem og heimild þess handhafa ríkisvalds sem fer með forræði á viðkomandi svæði það er forsætisráðherra í þjóðlendum og landbúnaðarráðherra á ríkisjörðum þá er í frumvarpinu einnig lagt til að lögfestar verði tilteknar verklagsreglur um það hvernig staðið skuli að afgreiðslu og vali milli umsókna um rannsóknar og nýtingarleyfi á auðlindum í jörðu og vatnsafli til raforkuframleiðslu í þjóðlendum og landi í ríkiseigu samkvæmt þeim skal til að mynda auglýsa eftir umsóknum um leyfi til rannsóknar og nýtingar á auðlindum í jörðu og vatnsafli á eignarlöndum ríkisins og í þjóðlendum og setja lágmarksskilyrði um fjárhagslegt bolmagn og þekkingu umsækjenda einnig verður að jafnaði skylt að taka gjald fyrir nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls í þjóðlendum og landi í ríkiseigu ef fleiri en einn sækja um leyfi skal hagkvæmasta tilboði tekið en hagkvæmasta tilboð er það boð sem er hæst að fjárhæð og er í bestu samræmi við þær forsendur sem settar hafa verið fram í gögnum þar með talið með tilliti til umhverfissjónarmiða þá er jafnframt gert ráð fyrir að sú meginregla gildir að rannsóknarleyfi geti falið í sér forgang til nýtingar í ákvæðum til bráðabirgða er að finna tillögur er snúa að mörkun framtíðarstefnu um nýtingu og verndun auðlinda í jörðu og vatnsafls þar er lagt til að iðnaðarráðherra skipi starfshóp sem hafa mun það hlutverk að móta áætlun um nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls áætlunin mun sýna á hvaða svæðum verður heimilt að gefa út leyfi til rannsókna og nýtingar á auðlindum í jörðu og vatnsafli samkvæmt lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu umhverfisráðherra mun skipa sérstakan og sambærilegan starfshóp til að móta sérstaka verndaráætlun fyrir auðlindir í jörðu og vatnsafl verndaráætlunin mun sýna á hvaða svæðum ekki verður heimilt að gefa út leyfi til rannsókna og nýtingar á auðlindum í jörðu og vatnsafli samkvæmt títtnefndum lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu gert er ráð fyrir því að báðir starfshóparnir skili tillögum sínum til forsætisráðherra og hann muni skipa sérstakan starfshóp sem hafa mun það hlutverk að samræma tillögur beggja hópanna í eitt lagafrumvarp um verndar og nýtingaráætlun sem lagt verði fram á haustþingi tvö þúsund og tíu þar til verndar og nýtingaráætlun hefur tekið gildi er heimilt að gættum öðrum lagaskilyrðum að veita nýtingarleyfi þeim rannsóknarleyfishöfum sem við gildistöku laga þessara hafa fengið útgefið rannsóknarleyfi með fyrirheit um forgang að nýtingarleyfi þar til verndar og nýtingaráætlunin hefur tekið gildi verður jafnframt heimilt að veita ný rannsóknar og nýtingarleyfi fyrir kostum í umhverfisflokki a í fyrsta áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og þeim kostum í umhverfisflokki b sem ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við vegna umhverfisverðmæta í umhverfisflokkum a og b í rammaáætluninni eru þeir hugsanlegu virkjunarkostir sem minnst umhverfisáhrif eru talin hafa þar til verndar og nýtingaráætlunin hefur tekið gildi verður hins vegar ekki heimilt að veita ný leyfi til rannsóknar og nýtingar á öðrum kostum til raforkuöflunar nema að undangengnum rannsóknum og mati og með samþykki alþingis eins og fyrr hefur komið fram er frumvarp þetta samið af nefnd iðnaðarráðherra en þó hafa verið gerðar eftirfarandi breytingar í kjölfar yfirferðar á frumvarpinu í iðnaðarráðuneyti og að ósk landbúnaðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis í fyrsta lagi er að tillögu umhverfisráðuneytis gerð breyting á verklagi við gerð verndar og nýtingaráætlunar samkvæmt tillögu umhverfisráðuneytis mun starfshópurinn sem skipaður verður á grundvelli bráðabirgðaákvæðis eitt í frumvarpinu einungis hafa það hlutverk að móta áætlun um nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls en í tillögu nefndarinnar var gert ráð fyrir að starfshópurinn mundi móta eina heildstæða verndar og nýtingaráætlun áætlunin um nýtinguna mun sýna á hvaða svæðum verður heimilt að gefa út leyfi til rannsókna og nýtingar á

einnig hefur samsetningu starfshópsins verið breytt á þann hátt að nú er gert ráð fyrir að í starfshópnum verði auk fulltrúa allra þingflokka tveir fulltrúar iðnaðarráðuneytis einn fulltrúi landbúnaðarráðuneytis tveir fulltrúar umhverfisráðuneytis einn fulltrúi samorku og einn fulltrúi sambands íslenskra sveitarfélaga en í tillögu nefndarinnar var gert ráð fyrir að starfshópurinn yrði skipaður fulltrúum allra þingflokka auk fulltrúa frá forsætisráðuneyti

umhverfisráðherra mun hins vegar skipa sérstakan og sambærilegan starfshóp til að móta sérstaka verndaráætlun fyrir auðlindir í jörðu og vatnsafl verndaráætlunin mun sýna á hvaða svæðum ekki verður heimilt að gefa út leyfi til rannsókna og nýtingar á auðlindum í jörðu og vatnsafli samkvæmt lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu starfshóp umhverfisráðherra munu skipa fulltrúar allra þingflokka eins og í hinum hópnum tveir fulltrúar umhverfisráðuneytis tveir fulltrúar iðnaðarráðuneytis einn fulltrúi landbúnaðarráðuneytis einn fulltrúi umhverfisverndarsamtaka og einn fulltrúi sambands íslenskra sveitarfélaga þessi breyting felur í sér að í stað þess að einn starfshópur undir forustu forsætisráðherra móti eina heildstæða verndar og nýtingaráætlun í fyrsta áfanga munu þrír starfshópar sinna þessu verkefni iðnaðarráðuneyti mun stýra starfshópnum sem móta mun áætlun um nýtingu og umhverfisráðuneyti mun stýra starfshópnum sem móta mun áætlun um verndun gert er ráð fyrir að báðir starfshóparnir skili tillögum sínum til forsætisráðherra og hann skipi starfshóp sem hafa mun það hlutverk að samræma tillögur beggja hópanna í eitt lagafrumvarp sem lagt verði fram á haustþingi árið tvö þúsund og tíu í öðru lagi er að ósk umhverfisráðuneytis gerð sú breyting að skilgreining á meginreglum umhverfisréttar í annarri grein er felld út úr frumvarpinu þess í stað mun umhverfisráðherra leggja fram frumvarp um meginreglur umhverfisréttar og er lagt til að vísað verði til ákvæða þess frumvarps í fjórtándu greinar og í fimmtándu greinar þess frumvarps sem hér er lagt fram í fjórtándu grein er einnig bætt inn ákvæði um að við veitingu nýtingarleyfa í eignarlöndum ríkisins og þjóðlendum skuli þess sérstaklega gætt að nýting endurnýjanlegra orkulinda sé sjálfbær í þriðja lagi er að beiðni landbúnaðarráðuneytisins gerð sú breyting er lagt til að landbúnaðarráðuneyti fái fulltrúa í starfshópunum tveimur sem móta eiga annars vegar nýtingaráætlun og hins vegar verndaráætlun samanber ákvæði til bráðabirgða eins og annað í fjórða lagi er gerð sú breyting í fjórða grein frumvarpsins er bætt við ákvæði um að leita skulu umsagnar umhverfisráðuneytis við veitingu rannsóknarleyfa og í sjöttu grein er bætt við ákvæði um sambærilega umsagnarumleitan áður en nýtingarleyfi er veitt loks er í fimmta lagi bætt er við ákvæði um gjaldtöku fyrir eftirlit með framkvæmd laganna til að tryggja að fullnægjandi lagastoð sé fyrir slíkri gjaldtöku hæstvirtur forseti verði frumvarp þetta óbreytt að lögum telur fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins að útgjöld orkustofnunar muni aukast um fimmtán milljónir króna á ári frá og með árinu tvö þúsund og átta vegna nýrra verkefna stofnunarinnar auk þess sem tíu milljónir króna tímabundinn kostnaður muni falla á árin tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu vegna starfshópa iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra sem móta eiga fyrrnefndar áætlanir um nýtingu og verndun auðlinda í jörðu og vatnsafls hæstvirtur forseti samfélag okkar hagkerfið og þjóðlífið allt hvíla á þeirri forsendu að auðlindir lands og lagar séu nýttar af skynsemi ráðdeild og virðingu nú sem fyrr stefna íslensk stjórnvöld að ábyrgri nýtingu náttúruauðlindanna með fullri aðgát og um leið er þetta stefna varúðar virðingar og verndar ástæða er til að vekja athygli á því að með þessu frumvarpi verður það að skyldu að rannsóknarleyfi og nýtingarleyfi verði boðin út og menn greiði gjald fyrir hvort leyfi um sig skylt verður einnig að menn greiði gjald fyrir nýtingu auðlindar í þjóðlendu eða í ríkisjarðeignum auk þess geta aðilar eins og nú samið um gjald fyrir nýtingu auðlindar þegar um eignir einkaaðila er að tefla hér er þannig í raun um auðlindagjald á orkusviði um að ræða um það mál hafa lengi verið talsverðar umræður en þessi tilhögun í frumvarpinu er í almennu samræmi við tillögur auðlindanefndar sem starfaði undir forustu doktor jóhannesar nordal fyrrverandi seðlabankastjóra um síðastliðin aldamót einnig hafa forustumenn í íslenskum iðnaði rætt slíkar hugmyndir meðal annars víglundur þorsteinsson forstjóri fyrir nokkru erlendis er fengin athyglisverð reynsla á þessu sviði má þar nefna alaskabúa sem mynda sérstakan auðlindasjóð í eigu landsmanna sem þeir nýta til þjóðþrifamála og endurgreiða jafnvel úr til almennings þetta kann að reynast mikilsvert framtíðarmálefni hér á landi líka með frumvarpi þessu er leitast við að leggja grunn að sannkallaðri þjóðarsátt að sátt milli sjónarmiða verndar og nýtingar með skipan starfshópa sem móta eiga heildstæða verndar og nýtingaráætlun fyrir auðlindir í jörðu og vatnsafl á íslandi eins og fyrr hefur komið fram er gert ráð fyrir að verndar og nýtingaráætlunin verði mótuð í samráði við alla helstu hagsmunaaðila og á þann hætti er einnig leitast við að stuðla að víðtækri sátt meðal þjóðarinnar um þessi mikilvægu málefni hæstvirtur forseti ég veit að ég þarf ekki að fjölyrða um það hversu mikilvægt það mál er sem hér er til umræðu hér er verið að marka mikilvæg tímamót og taka stefnu til framtíðar um víðtæka þjóðarsátt um málefni sem snerta alla þjóðina og framtíðarfarsæld hennar ég mælist til þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar og umhverfisnefndar